Pour lutter contre ces inégalités, il faut une multitude d'actions et l'initiative sur le socle social va évidemment dans le bon sens. Pour ma part, je voudrais insister sur la nécessité de garantir l'accès de chacun aux compétences, quel que soit son territoire ou son genre, pour s'insérer facilement et durablement sur le marché de l'emploi. Pour acquérir ce bagage de compétences et pour qu'il soit en adéquation avec les besoins des entreprises, c'est sur l'apprentissage, en formation initiale ou continue, que nous devons aujourd'hui miser. Car l'apprentissage est la voie de l'excellence pour se former à un métier et donc pour s'intégrer plus facilement dans les entreprises et se protéger plus durablement de la pauvreté. Pour convaincre les jeunes d'en faire un premier choix, les États doivent aujourd'hui en changer l'image avec les professions et mieux l'encadrer. Il faut aussi changer la logique qui prévaut au moment de l'orientation. L'apprentissage doit devenir une voie choisie et non subie. Ensuite, il faut mieux accompagner les apprentis tout au long de leur parcours d'apprentissage, en privilégiant une approche personnalisée.